Zou het geen goed idee zijn om een Oostelijk Partnerschap Universiteit te stichten in de regio om veelbelovende jongeren een stimulans te geven voor Europese integratie? En ten slotte, denk ook aan de psychologische effecten van die onopgeloste territoriale conflicten.